Madame la Présidente, mes chers collègues, derrière la protection des intérêts financiers de l'Union européenne se profile un autre sujet, celui du consentement à l'impôt européen. Est ce que la façon dont le budget européen est dépensé renforce la confiance de nos concitoyens dans le projet défendu dans cet hémicycle?

D'ailleurs, Mme Hohlmeier le rappelle très bien en dénonçant, je cite, les nombreux cas d'irrégularités qui menacent de réduire la confiance des citoyens dans les institutions de l'Union.

Comment voulez vous dans ce cas qu'une PME ou qu'une collectivité locale sollicite les financements européens, si les retards de paiement remettent en cause la viabilité de leur investissement?